În primul rând vreau să mulțumesc tuturor colegilor care ne au susținut, de asemenea vreau să mulțumesc celorlalți autori, doamnei Dăncilă, doamnei Nicolai, domnului Tarabella și domnului Ulmer, nu în ultimul rând vreau să mulțumesc tuturor asistentelor, asistenților